Jeżeli chcemy jeszcze raz podjąć tę wielką historyczną grę ze Wschodem i powiedzieć tak, macie szansę wejść do Unii Europejskiej, musimy dziś wyśrubować kryteria, według których będą ocenione wybory.

Druga rzecz, która jest bardzo trudna i w której potrzebne jest Pani osobiste zaangażowanie, to wolność, szczególnie w kontekście wolności religijnej.

My nie możemy dopuścić do tego, żeby wydarzenia w Syrii były elementem ostatecznego rozwiązania kwestii chrześcijan na Wschodzie, którzy tam zawsze byli i tam jest ich miejsce.